Diese Ratspräsidentschaft hat zwei Schwerpunkte. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ein verantwortungsvolles Europa zu führen. Ein verantwortungsvolles Europa muss ein demokratisches Europa sein. Ein demokratisches Europa setzt voraus, dass das Europäische Parlament bei jeder Entscheidung auf europäischer Ebene beteiligt ist. Ohne das Europäische Parlament darf während der dänischen Ratspräsidentschaft nichts entschieden werden!

Vielleicht ist es gut, dass Sie nicht in der Eurozone sind, weil derzeit ja Versuche gemacht werden, die einen von den anderen zu trennen. Alle Maßnahmen als Antwort auf die Krise müssen gemeinschaftliche Maßnahmen sein und den nächsten Integrationsschritt zur Wirtschafts und Sozialunion sowie zur politischen Union vorbereiten. Ihr zweiter Schwerpunkt wird die Finanzmarktregulierung sein. Ich bitte Sie, dass Sie mit uns im Parlament versuchen, zügig die Einzelinteressen zu überwinden und die notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur und Liquidität bei Wahrung der europäischen Wirtschaftsstruktur durchzuführen. Wir haben viel zu tun, nur gemeinsam können wir es schaffen!